Ik begrijp hun wens tot snelle erkenning, want onderhandelen is onmogelijk. Niet alleen zijn er teveel nederzettingen, maar men gaat gewoon door met nederzettingen, ondanks alle verzoeken om dat niet te doen.

We moeten inderdaad de status van de Palestijnen verbeteren.

Het kan niet langer en daarom is een compromis van de Europeanen hard nodig.